Ja. Dober večer, hvala, predsedujoča. Povprečnina je najvišja do zdaj in to je predvidena povprečnina petsto devetinosemdeset cela enajst centa. Jaz se strinjam, kolegi - vaš amandma, ki je bil sprejet na odboru za finance, je zelo, zelo dober. Dober je tudi tisti moj amandma, ki ga imam v predalu, da vsakemu študentu, tistemu, ki študira, na mesec namenimo tisoč petsto evrov. Dober je tudi moj amandma, ki bi omogočil obvoznico v Cerknici, dober je tudi moj amandma, s katerim bi trideset milijonov namenili občini Logatec za to, da obnovi določene objekte. Ampak, veste, kaj je to? To je populizem in to pomeni, da sem slep politik, če tako razmišljam. Zato, ker razmišljam parcialno, ker razmišljam bodisi tako, kot je kolega Černač prej rekel, in to je tudi ena izmed cokel razvoja vseh parlamentov do sedaj, sploh pa tistih, v katerih je sedelo veliko število županov, ko se je gledalo tako skozi ozko špranjo vsak proračun in vsako zadevo, ki se je sprejemala, samo skozi, pa bom šla tako daleč, skozi lastno rit. To pomeni: ali bom jaz v naslednjem mandatu izvoljen, ali bom jaz še tukaj sedel, ali bom se jaz lahko v svojem volilnem okraju, v svoji volilni enoti pohvalil, kaj sem naredil. In to je to je smešno, če ne bi bilo žalostno, je smešno, no. Gre se za to, da če si sposoben kot politik sedeti in pogledati kot celoto, potem lastne parcialne interese včasih potlačiš in si realen. In meni je žal, da imamo tudi v koalicijski vrsti vsaj enega poslanca, ki neke svoje travme iz preteklosti, ko je bil podžupan, dandanes tukaj znaša nad celotno državo in nad celoten proračun, meni je to na žalost zelo, zelo žalostno. Zanima me tudi, kje ste bili do zdaj, ko se je prej govorilo o pokojninah, zdaj se govori o povprečninah. Vse te stvari ta vlada dviguje. Poslušamo pa od ljudi, ki so v slovenski politiki res že dolgo, na takih in drugačnih pozicijah, očitke, kaj vse bi moralo biti. Se sprašujem, zakaj še ni, zakaj niso prilagojene naloge občin, zakaj se resno ne pogovarjamo oziroma nimamo že ustanovljenih pokrajin, če je to tako zelo nujno za vse tukaj sedeče, zakaj teh stvari enostavno že ni. Jaz bom kritična do občin. Po mojem občin je preveč. Jaz mislim, da smo s tem vrtičkarstvom, ki je tudi v tej dvorani še kako prisoten, prišli tako daleč, da imamo teh dvesto enajst občin in se na nekaterih področjih premalo med sabo povezujejo, zato je tudi slabše črpanje evropskih sredstev. Imamo tako kot povsod na vodilnih položajih dobre in slabe župane. Priznajmo, vsi župani niso dobri, marsikateri župan je, tako kot je kolega Marko prej dobro povedal, je zelo veliko odvisno od tistega, ki vodi občino, kako bo razporejal proračunski denar. Ne nazadnje imamo tudi župane, ko po dvanajstih letih prileti na vrata, da sedaj se bo pa šola mu sesula ali pa vrtec sesul, medtem ko dvanajst let ni imel niti strategije niti načrtovanja, ampak je denar trošil za druge zadeve, mogoče za tiste zadeve, ki so mu omogočile izvolitev v naslednjem mandatu, in ni načrtoval dolgoročno, ni dajal sredstev na stran, ni razmišljal o tem, kje bo njegova šola čez deset let, dvanajst let, omogočal gradnjo, prekomerno gradnjo, sprejemal prostorske načrte take, kot jih je, brez da bi imel vizijo, kako zagotavljati ostale javne dobrine. Potem je pa seveda najlažje po toliko letih prileteti na državo in reči: "Meni se v občini nekaj sesuva." Tako da imamo take in drugačne župane in težko je govoriti kar posplošeno, da pa so župani vsi, dobri upravljavci svojega premoženja, ki jim ga dodeljujemo iz državnega proračuna. Še enkrat, povprečnina, ki jo je ta vlada določila, tudi po pogovoru z občinami, je rekordna. Take povprečnine še ni bilo in to je pomemben podatek. To, da pa imamo situacijo, v kateri je bil na odboru sprejet amandma, ki je zelo všečen, ja, seveda, to je pa neodgovorno, ker to pomeni poseg v proračun, ki je trenutno skladen, ki je usklajen med ministrstvi. Pravite, da finančni minister ni sposoben najti enega procenta znotraj tega rekordnega proračuna. Sposoben je najti deset procentov, jaz v to sploh ne dvomim. Povejte, kje, kje naj vzame denar in kam ga naj prerazporedi, tako enostavno je. Ker govoriti o tem, da imamo stanovanjsko problematiko nerešeno, dolgotrajno oskrbo nerešeno, skrbeti moramo za varnost, skrbeti moramo za izobraževanje, skrbeti moramo za primerno gospodarsko rast, za raziskave in razvoj, za univerze, da ne naštevam vseh področij, ki so v proračunu, in te stvari je treba uravnotežiti, te stvari nikoli ne bo za vse dovolj, Saj vsi vemo, da če bi še, tako kot je kolegica moja, Lidija včeraj, govorila o milijardah, najbrž tudi tako proračun ne bi bil dovolj, tudi dvesto petintrideset milijard za kulturo ne bi zadostil apetitom, ker smo ljudje željni po vedno več. Zato se uokvirjamo, uokvirjamo se tudi s fiskalnim pravilom, hvala bogu, da ga imamo v ustavi, prav je, da ga imamo ustavi, ampak je treba razumeti, da se v Listi Marjana Šarca nanašamo predvsem na formulo, na način, na katerega se izračunava, ker kolegica Jeraj, tako nekako zaradi te formule je teh dvesto sedemdeset milijonov, zaradi katerih ste podali, ustavno presojo, čudežno izginilo, zaradi formule, ne zaradi zapisa fiskalnega pravila v ustavo. Na to se mi nanašamo, da vam ne bi "zginevalo" dvesto sedemdeset, milijonov v štirinajstih dneh. Tako da, jaz upam, da bo prevladal razum. Predvsem upam, da bo vsak poslanec razumel, da je predstavnik celotnega ljudstva, ne ene posamezne družbene skupine, ne enega posameznega okraja. Tukaj smo zato, da ne glede na to, a sem jaz mlajša, pa me zdajle bolj zanima stanovanjska problematika, znam videti tudi upokojence v tej državi. Znam videti tudi znanost, če hočete, kljub temu, da nisem doktor, pa sem gimnazijski maturant, ampak da kot poslanec državnega zbora to razumeš, in ja, ta amandma je zelo dober, kot rečeno, tako kot bi bil dober kakšen drug amandma, ampak saj vsi razumemo, v čem je poanta, in to tudi kolegi iz opozicije razumejo, mi je pa v bistvu všeč ta dinamika, kateri smo priča znotraj manjšinske vlade, da se dogajajo tudi kakšne take zanimive zadeve, da nam enostavno ni dolgčas. verjamem pa, da bo jutri prevladal razum, da se ta amandma, ki določa rekordno povprečnino, vrne na tisto razumno raven, ki bo omogočala usklajen proračun, in da bo ta noč, ki bo mogoče, po vsej verjetnosti krajša, prinesla tudi malo razuma v glave tistih poslancev, ki svojo funkcijo razumejo samo v luči tega, ali bojo naslednjem mandatu sedeli še na tem stolu in ne v luči tega, da gledamo na državo dolgoročno. Hvala.